Voorzitter, de Klimaattop moet slagen en daarom moet Europa met één stem spreken en hoog inzetten bij de onderhandelingen.

De mensen in deze landen dragen nauwelijks bij aan de klimaatverandering, maar vooral zij betalen de prijs. Oogsten verdrogen of spoelen weg door overstromingen, dorpen worden vernietigd door cyclonen, hele regio's worden in één nacht jaren teruggezet. Onze geïndustrialiseerde landen hebben in grote mate bijgedragen aan de klimaatverandering. Daarom zijn we verantwoordelijk voor het verstrekken van voldoende en duurzame financiële en technische steun aan de ontwikkelingslanden. Het Bali actieplan heeft dat goed verwoord. Belangrijk is dus ook dat er voldoende Europees geld beschikbaar komt, want daar gaat het tenslotte om. Daarom zeggen wij dat het klimaatfonds met minimaal jaarlijks 15 miljard euro moet worden gevuld, plus een bijdrage van de andere grote economieën in de wereld. Ook zij mogen hun verplichtingen niet ontlopen.

Dat vinden wij essentieel.